virðulegi forseti ég vil beina spurningu minni til hæstvirts félagsmálaráðherra og spyrja hvað hún og ríkisstjórnin hyggist gera í málefnum aldraðra þá á ég við vistunarúrræði því að augljóst er að það verður að bregðast við þeim mikla vanda sem snýr að lang og skammtímavistun aldraðra strax málin eru í algjörum ólestri hvað varðar þennan hóp einstaklinga sem búa einir og geta ekki lengur séð um sjálfir það er víða algjört neyðarástand hjá þessum einstaklingum og fjölskyldum þeirra og þjóðinni til skammar hvernig búið er að öldruðum í dag nú eftir gjaldþrot heilsuverndarstöðvarinnar e h f sem ég held að sú stofnun hafi heitið er ekki lengur um hvíldarinnlögn þar að ræða en þessi þjónusta var þar til fyrirmyndar fyrir þá sem nutu hennar það eru mjög takmörkuð rými á landakoti og á grund á reykjavíkursvæðinu sem anna engan veginn eftirspurn að því er öldrunarlæknir segir mér langtímavistunarrými eru allt of fá og einstaklingum sem beðið hafa eftir varanlegri vistun í mörg ár og búsettir eru á suðvesturhorninu er jafnvel bent á að þeir geti fengið pláss á dvalarheimili á ísafirði vík í mýrdal eða jafnvel á austfjörðum svo dæmi eru um af öllum þessum stöðum fyrir einstakling og aðstandendur sem ekkert þekkja til þar er þetta dónaskapur að bjóða fólki upp á þetta að mínu mati ég er ekki að lasta nein dvalarheimili langt í frá þau eru örugglega til fyrirmyndar en fyrir aldraðan einstakling sem ekkert þekkir til að vera vistaður langt frá sinni heimabyggð er ekki mannsæmandi í dag það má skoða mannlega þáttinn þar sem aðstandendur eiga litla eða jafnvel enga möguleika á að heimsækja jafnvel móður eða föður við þær aðstæður sem fólk á suðvesturhorninu þekkir ekki til veður ófærð mjög langar vegalengdir jafnvel löng bið eftir flugi ef um enn lengri vegalengd er að ræða bara að geta ekki komist í heimsókn til einstaklingsins sem oftast er að mínu mati mannréttindabrot ég spyr ætlar núverandi ríkisstjórn að beita sér fyrir varanlegri lausn þessara mála eða fylgja stefnu sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins og samfylkingarinnar sem hafa setið meira og minna við stjórnvölinn síðastliðinn átján ár um að gera sem minnst helst ekkert eða ekki neitt fyrir gamla fólkið okkar ef ekki hvaða stefnu hefur heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnin í þessum málum þingmenn allra flokka á alþingi ættu að muna og muna það vel að þið eldist líka það er lögmálið svo að það kemur sennilega að ykkur að njóta slíkrar þjónustu í framtíðinni svo brettum upp ermar og sameinist um að byggja mannsæmandi aðstöðu fyrir aldraða eins fljótt og auðið er og ekki seinna en strax ég vil minna ykkur á að þið öll sem sitjið hér eruð á framfærslu hins opinbera eins og öryrkjar og margir eldri borgarar